Señor Presidente, señora Comisaria, señora Stevens, quiero darle las gracias por el placer que ha supuesto trabajar con usted en este informe, por su pasión y su determinación. Desde la Comisión de Peticiones creemos que este informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un verdadero hito para el Parlamento Europeo es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión Europea en materia derechos humanos. Pero déjenme decirles que me preocupan especialmente dos artículos de esta Convención, el 24 y el 30, que garantizan el derecho a la educación inclusiva, sin discriminación y basada en la igualdad de oportunidades.

Por favor, quiero pedirle, desde aquí, que el Tratado de Marrakech, que lleva tres años aprobado, se ratifique de una vez y que esos siete países, liderados por Alemania e Italia, desactiven todas sus prevenciones —porque tienen mucho que ver con la industria editorial y solamente el 10 de los millones de libros que se publican en Europa son accesibles para las personas con discapacidad visual—.